Herr Präsident! Herr Kommissionspräsident, Sie haben sicher eine Kommission mit Stärken und mit Schwächen. Ich möchte mich auf die Stärken konzentrieren. Wir haben ein außenpolitisches Team, das nicht so leicht irgendwo wieder zu finden ist, außenpolitisch und auch entwicklungspolitisch. Herr Kollege Szájer, Sie können doch nicht leugnen, dass wir jetzt ein besseres Team haben, als wir es bei der ursprünglichen Anhörung der ersten Kandidatin aus Bulgarien hatten.

beim Klimaschutz wen sollen wir anrufen?

Und sozialpolitisch haben wir einen Kommissar, der die Dinge ernst nimmt, einen Kommissionspräsidenten, der uns fest zugesagt hat, das Soziale und das Sozialpolitische auch in den Vordergrund zu rücken.

Es ist ein sehr gutes Abkommen, wenn wir es ernst nehmen Sie von der Kommission und wir vom Europäischen Parlament!

Bei SWIFT ist die Transparenz nicht ernst genommen worden weder von der Kommission noch vom Rat. Wir haben jetzt ein Kommissionsmitglied, das für den Rat verantwortlich war. Das ist eine Vorgangsweise, die wir uns in diesem Parlament nicht mehr gefallen lassen können.

so. Was die Kommission vorschlägt, ist für uns noch nicht Gesetz, sondern wir arbeiten daran, auch unsere eigenen Vorstellungen einzubringen. Nehmen wir diese Chance wahr, mit der neuen Kommission, mit einem neuen Vertrag und einem neuen Rahmenabkommen!